Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Verhofstadt hat darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Parlament nicht über seine eigenen Einnahmen verfügen kann. Es gibt aber einen guten Grund dafür, denn dieses Parlament wird nicht nach gleicher Wahl gewählt.